Hvala predsedujoči. Spoštovana ministrica, spoštovane kolegice in kolegi! Danes je bilo že kar nekaj povedanega, na to temo. Jaz bom poskušala nekako strniti, neke poante, ki jih želim izraziti, Skratka, poglejte, govorimo o primeru, nameravanega zaprtja, nivojskega prehoda, v primeru, ki ga pravzaprav ne bi smelo biti. Ne bi smelo biti - zakaj? Zato, ker, so se pokazali, pokazala razna razna vprašanja oziroma problemi, ne, ki smo jim priča. Varnost ja, seveda, sploh ob grozljivih statistikah, če pomislimo, da je od leta petindevetdeset na nivojskih prehodih ceste čez železnico bilo kar osemsto devetnajst nesreč, ki so zahtevale sto šestinsedemdeset žrtev in, tristo sedemdeset ranjenih. Govorim o, celotni državi oziroma o vseh teh prehodih čez, naše omrežje, železnice. Ampak kaj se kaj se pa dogaja v primeru Trata. Danes sem že v stališču lepo pojasnila, kolegi so to večkrat podčrtali. Prvič, ni se varnost se želi zagotoviti mimo, zaresnega pogovora z lokalno skupnostjo, mimo upoštevanja mnenja lokalne skupnosti. In še huje, mimo mnenja reševalcev. Tistih, ki točno vedel, kaj pomeni, krajša in kaj pomeni daljša intervencijska pot. Kakšna je razlika, kaj pomeni razlika štirih minut pri intervenciji za varnost, krajanov nasploh, za morda rešiti življenje komu, ki potrebuje, reševalce, zato ker pač ne vem, je morda, žrtev, srčnega zastoja ali kaj podobnega. Si predstavljate, štiri minute so velikanska razlika v tem primeru in to smo jasno pokazali in dokazali in. Seveda varnost, niso samo večnivojski prehodi, niso samo zapornice, niso samo ni samo signalizacija, ampak je tudi občutek, kje je ta prehod, kam ga postaviš in kako ga seveda potem na dani lokaciji tudi zares urediš, da bo funkcioniral. In danes smo tudi pokazali, da bi lahko tovorna vozila mirno preusmerili tja, kamor naj bi se zdaj vas motorni promet preusmerjal. Vse ostalo pa bi mirno lahko ostalo na tej lokaciji, kjer je bilo že leta in nekih žrtev ni bilo. Po drugi strani pa imamo številne primere prehodov, ki kar kličejo po ukrepanju v imenu varnosti, pa se dolgo ne ukrepa. Recimo v samo Ljubljani vemo, kakšne v velikih torej v strnjenih urbanih velikih sredinah, Ljubljana je že tak primer, imamo številne brez tragedije, no. In samo v mesecu novembru, vsi vemo za primer fanta, čez je Gimnazija Moste, na Goriški, ne, ki je verjetno spregledal utripajočo signalizacijo. Menda so našli na kraju nesreče slušalke in, telefon, morda je poslušal glasbo in pač se zamislil, spregledal. Utripanje tam ni bilo niti, zapornice ne dolga leta. Pa mislim, da je bilo, če sem prav zasledila, samo na tem prehodu, mislim da, pet smrtnih žrtev ali pa vsaj nekaj smrtnih žrtev morda, da ne bom pretiravala, ne vem če je ravno pet. Nekje sem to sicer prebrala. In šele sedaj mislim, da je, da je zaprto, ne, da je tam pač zaprt ta prehod. Mestna občina Ljubljana obljublja podhod. Ne. In se dolgo časa ni uredilo, ne. Zdaj, jaz sem si malo pogledala, ne, po podatkih iz leta osemnajst ima Slovenija tisoč sto petdeset kilometrov železniških prog. Preko njih vodi sedemsto petinštirideset nivojskih prehodov. Od tega je bilo vsaj leta osemnajst, zdaj je morda malo drugače, jih je bilo štiristo šestindvajset nezavarovanih, večina na regionalnih in stranskih progah, ki niso del jedrnega omrežja. Pa da ne bomo govorili samo o progi na Gorenjsko, ne. Naj vam osvetlim primer, recimo, proge Ljubljana-Novo Mesto-Metlika, to je kar sto deset nezavarovanih prehodov. Med Trebnjem in Sevnico triinštirideset, med Grosupljem in Kočevjem pa štiriintrideset. In seveda se dogajajo nesreče, ne. In danes smo tudi se dotaknili številnih vprašanj, ki se vežejo na ta problem. Tako da ta primer Trata, je sicer res, morda se nekomu zdi mali primer, ampak je v resnici primer, ki, na katerega lahko vežemo številna pomembna vprašanja, in ki smo se jih danes tudi že delno dotaknili. Ne samo o kulturi, voznikov v prometu ali pa o varnosti, ne. Vežejo se na recimo vprašanja trajnostne mobilnosti, na vprašanja, zakaj za vraga v tej državi res se ne ne usmerimo vseh naporov v to, da resnično hitro posodobimo, naše železniško omrežje z vsem, kar sodi zraven, se pravi, s podhodi, s signalizacijami, zapornicami, se pravi, da upoštevam pa pri tem, absolutno, vse aspekte varnosti, ampak ne samo varnosti, seveda tudi še česa drugega, recimo, tega, ne, da, da pač, kultiviramo miselnost tudi, prestavimo, mentalno prestavimo državljanke in državljane in državljanke, državljanke v to, da se pač lahko potem tudi seveda uporablja železniški promet, kar je v smislu, doseganja ogljične nevtralnosti, o kateri je toliko govora, ne, tudi velik korak bi bil naprej, ne pa, da je še zmeraj, ves fokus na, motornem prometu, potem pa imamo pač te probleme ne, s prehodi, ki jih je precej, ogromno njih je slabo zaščitenih, ne, in prihaja seveda do tragedij, no. V glavnem, je pa pomembno izpostaviti dialog, civilni dialog z lokalno skupnostjo bi moral biti, vodilo pri takšnih ukrepih, in spoštovana ministrica, jaz apeliram na vas, da se torej, pogovorite, morda kar osebno ali pa, ne vem, z ministrstva na neki primerni ravni, z lokalno skupnostjo o tem konkretnem primeru in, resnično na terenu pogledate, Miha je lepo pokazal, ne, kako se podaljša intervencijska pot, koliko minut to pomeni in kakšna je razlika, a lahko, te minute so pa seveda velika razlika lahko med življenjem in smrtjo, bodisi posameznika bodisi če pride do kakšne eksplozije, ker je tam pač, resnično ta industrijska cona in, lahko in je že prihajalo do nesreč. Tako da, jaz bi na tem mestu zaključila, mislim pa, da bi v tem državnem zboru še potrebovali razprave v širšem smislu o železnicah in na sploh, pri nas, o železniški infrastrukturi, o tem zakaj, se ne usmerjamo, dovolj v to posodobitev. Tudi me skrbi dejstvo, da bi včeraj pravzaprav morali govoriti, ne, o tem stomilijonskem vložku v ravno v posodobitev proge proti Ljubljani, od Ljubljane proti Gorenjski, pa ne, je pač, zaenkrat bilo to prestavljeno. Jaz upam, da to ne pomeni, da se teh sto milijonov evrov ne bo našlo in da se ne bo realiziralo to, kar je bilo napovedano za leto dva tisoč dvajset. Hvala za enkrat.